Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo na četrti seji dne sedmi enajsti dva tisoč osemnajst, obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložil Državni svet. Državni svetnik magister Igor Velov je v imenu predlagatelja podal dopolnilno obrazložitev. Poudaril je, da predlog zakona dopolnjuje določbo triinpetdesetega člena Zakona o voznikih, ki ureja udeležbo storilcev prekrškov v rehabilitacijskih programih. Predlagana določba dopolnjuje program edukacijskih delavnic na način, da storilcu nalaga dodatno osemurno pomoč v organizaciji, ki deluje na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja ali dela z žrtvami prometnih nesreč. Program psihosocialnih delavnic pa dopolnjuje z obvezno šestnajsturno pomočjo v tovrstnih organizacijah. Državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Nina Mavhler je opozorila, da predlog zakona ne pojasni, kdo bo storilce prekrškov napotil v organizacijo in kaj naj bi storilec v tej organizaciji počel. Predlog zakona tudi ne predvideva povečanja obsega tretje delavnice, to je vadbe varne vožnje. V nasprotju s predlagateljem Vlada ocenjuje, da bo imel predlog finančne posledice tako za udeležence obeh delavnic kot tudi za izvajalske organizacije, saj je udeležba v predlogu zakona predpisana kot obvezna. Posebej je poudarila, da se Vlada zavezuje, da bo po evalvaciji učinkov izvajanja obstoječih delavnic v zakonodajni postopek sama vložila predlog, ki bo nadgradil obstoječi ukrep. Tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila, da ne v predlaganem besedilu niti v obrazložitvi ni pojasnjeno, na kakšen način naj bi se udeležba v delovanju organizacije izvajala. Prav tako pa se zastavljajo vprašanja o pristojnosti in pogojih pri izvajanju udeležbe v tovrstnih organizacijah. V razpravi so vsi razpravljalci izrazili razumevanje namena, ki ga želi predlagatelj z dopolnitvijo doseči, saj je alkoholiziranost v prometu velik problem problem in eden najpogostejših vzrokov za prometne nesreče. Koalicijski poslanci so opozorili na vsebinske pomanjkljivosti v predlogu zakona, ki sta jih v svojem mnenju zaznali tudi vlada in Zakonodajno-pravna služba. Po njihovem mnenju je treba predlog, ki bo nadgradil dosedanje ukrepe, pripraviti po evalvaciji učinkov izvajanja obstoječih delavnic. Posledično so predlagali odboru, da sprejme sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V Poslanski skupini SDS so izpostavili, da rešitvam, ki so podane v predlogu zakona, ne gre kar tako nasprotovati, saj v imenu predlagatelja nastopa državni svetnik, ki to problematiko dobro pozna iz svojega delovnega področja. Izpostavili so še, da iz mnenja vlade ni jasno razvidno, zakaj konkretno vlada ne podpira predloga zakona. Glede navedbe državne sekretarke, da bo vlada sama vložila novelo zakona, pa pogrešajo določitev roka, v katerem bo to storila. Državna sekretarka je dodatno pojasnila, da vlada podpira in pozdravlja namen, ki ga želi predlagatelj doseči, a poudarja, da je treba predlagane rešitve v določeni meri dodelati in dopolniti, zato jih v takšni obliki ne more podpreti. Spremembe zakona, ki jih bo pripravila vlada, pa naj bi šle v smeri iskanja rešitev, ki jih želi doseči tudi predlagatelj. Bi se pa želel na tem mestu zahvaliti vsem članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor za korektne razprave in pa za visoko kulturo dialoga. Po končani razpravi je odbora z enajstimi glasovi za in petimi proti, sprejel sklep, da predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo obravnavo.